Tato válka totiž významně ovlivňuje politickou situaci v zemích Evropské unie a občané by měli znát pravdu o této válce.

Byl to právě prezident Asad, kdo propustil v roce 2011 vězněné sunnitské radikály a umožnil tak vznik Islámského státu. Asad se profiluje jako bojovník proti Islámskému státu, ale de facto celou situaci jen využil k likvidaci těch, kteří v Sýrii požadovali svobodu a dodržování lidských práv. Po sedmi letech od vypuknutí protestů je situace alarmující. Z původních dvaadvaceti milionů obyvatel je šest a půl milionu uprchlíků za hranicemi a sedm milionů vnitřně vysídlených. Dámy a pánové, Bašar Asad a Putin jsou ti, kteří zodpovídají za pět set tisíc mrtvých a další miliony zraněných, a měli by stát před tribunálem.